Indiferent dacă ești femeie sau bărbat, condițiile de muncă trebuie să fie identice. În cele mai multe state există discrepanțe, în special la nivelul accesului femeilor la locuri de muncă, dar și la nivel de remunerație. De asemenea, nu pot să nu remarc faptul că, în 2010, numai unul din șapte membri ai consiliilor de administrație din marile companii europene era femeie. Este nevoie în primul rând ca femeile să își apere drepturile, inclusiv prin mijloace judiciare civile, atunci când este cazul. Condițiile de muncă pentru femeile din sectorul serviciilor trebuie să fie în concordanță cu Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă.